Proporția populației subnutrite, insuficiența ponderală infantilă și rata mortalității infantile sunt cei trei indicatori care ilustrează dramatic situația cronică a lipsurilor alimentare ce afectează milioane de oameni. În același timp, sute de mii dintre cei mai săraci oameni din Zimbabwe au fost dislocați de la casele lor în cadrul unei operațiuni barbare de strămutare a cărei denumire brutală se traduce prin Îndepărtați gunoiul!.

oameni nu și au pierdut doar adăposturile, ci și locurile de muncă astfel încât numărul șomerilor se ridică la 90 din locuitorii țării. Acest lucru se întâmplă în timp ce dictatorul Mugabe declara că poporul este foarte, foarte fericit, după cum cinic se exprima cel care va rămâne în istorie ca artizanul celei mai crude dictaturi durabile din lume. Cred că este imperios necesar să cerem regimului din Zimbabwe să înceteze de urgență evacuările forțate, să pună capăt încălcărilor grave ale drepturilor omului și persecutării activiștilor societății civile și să stopeze înainte de orice violențele ce cunosc o intensificare îngrijorătoare.